hæstvirtur forseti við höfum nú einhvern mismunandi skilning á þessu hugtaki

og sem handhafa framkvæmdarvaldsins ég fjallaði um það og ég segi við alþingi ábyrgð okkar er mikil vegna þeirra brotalama sem fram hafa komið í lagasmíðinni og við þurfum að draga af því lærdóma fyrir næstu skref sem við stígum ég er líka að vísa í framkvæmdina hvað það er sem við þurfum að laga þar þar hef ég einnig höfðað til ábyrgðar okkar við þurfum að axla hana með því að breyta fyrirkomulaginu ég hef hins vegar leyft mér að gagnrýna það að kosningin skyldi dæmd ógild með tilliti til almannahagsmuna í ljósi þess að engir ágallar komu fram sem sannarlega hafa breytt úrslitum þessara kosninga ég leyfði mér að ræða þetta en ég er ekki að víkjast undan ábyrgð ég er að horfast í augu við brotalamir sem voru í lögunum og í framkvæmdunum og segja við þurfum að bæta úr þeim